Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen!

Und wir wissen alle Wenn wir es nicht lernen, mit Vielfalt, mit kultureller Vielfalt in Europa umzugehen, dann werden unsere Gesellschaften gewalttätiger werden. Deswegen ist gerade unser Programm für kulturelle Vielfalt, auch mit kulturellen Unterschieden, mit verschiedenen kulturellen Traditionen zu leben und unser kulturelles Erbe und die Zukunft der gemeinsamen Kulturproduktion wertzuschätzen, entscheidend wichtig für die Zukunft der Europäischen Union. Wir sehen das jetzt auch bei den Künstlern und jungen Leuten im Vereinigten Königreich Die wollen dieses Creative Europe Programm behalten, weil sie alle wissen, was sie davon haben. Das ist ein Programm, das nur bei Antieuropäern umstritten ist, sonst wissen alle um den Wert und darum, dass es bei dem einzelnen Bürger und der einzelnen Bürgerin ankommt. Deswegen ist es richtig, das Budget zu verdoppeln. Wir haben ein neues Programm Music Moves Europe weil Musik wirklich auch die Seelen der Menschen erreicht und nicht nur die Köpfe.